To je zastrašování z pozice síly a není to jednání z pozice práva. Domnívám se, že Tchaj wan je příkladem fungující demokracie, která chrání stejné hodnoty jako EU, a zaslouží si naši plnou podporu a uznání tak, jak tady již kolegové zmínili.